Rokovania neboli jednoduché, ale podarilo sa dosiahnuť mnoho dobrých kompromisov, ktoré zjednodušia procesy a prispejú k vyrovnávaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, k odstraňovaniu chudoby a vytváraniu nových pracovných miest. Ako tieňová spravodajkyňa pre správu týkajúcu sa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce chcem oceniť, že revízia nariadenia dosiahla svoj pôvodný cieľ, ktorým je zjednodušenie, právna istota a flexibilita a odstránenie zbytočnej byrokracie. Európske zoskupenie územnej spolupráce je otvorené všetkým subjektom a pozmeňujúce návrhy uľahčia a podnietia územnú spoluprácu v oblastiach, ako sú verejná doprava, dodávky energie, zdravotníctvo, vzdelávanie, odborná príprava, ktoré priamo prispejú k tvorbe nových pracovných miest.